Az első világháború után Magyarországon, Budapesten ideiglenes barakkokat építettek abból a célból, hogy a hazatérő hadifoglyok kórházi ellátása biztosítva legyen.

Ideiglenes eljárási szabályokat akarunk hozni a költségvetés folyamatának a biztosítása érdekében és azt gondolom, hogy Lamassoure jelentéstevő és bizottsági elnök úr olyan elvekre hivatkozott és olyan elveket akar megvalósítva látni, amelyek legalább annyira tartósak lesznek, mint az említett 90 éve működő ideiglenes barakkok.

Elveket adtunk föl és egy egész ország, Csehország polgárai kevésbé fognak részesedni az emberi jogokból, mint az európaiak többsége. Alapvető kötelességünk az, hogy simán, zökkenőmentesen és hatékonyan léptessük ezt az oly igen drágán megfizetett szerződést életbe. Én úgy látom, hogy a javaslatok, amelyek megvalósítására most fölhatalmazást kér a jelentéstevő, ezt a célt messzemenőleg szolgálják és ezért frakcióm változtatás nélkül szeretné, hogyha a parlamenti többség ezt, jelentős többség ezt elfogadná. Végül, ha már az ideiglenességről szóltam, megjelent pár évtizede egy hirdetés, hogy a hazánkban ideiglenesen szolgáló szovjet katonatisztek öröklakásai elkészültek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen tartósnak gondolunk valamit, egy idő után idejét múlta. Én azt remélem, hogy amikor ezek a mostani szabályok idejétmúltak lesznek, akkor még jobbak lépnek helyébe. Ebben a reményben kérek mindenkit, hogy támogassa ezt a javaslatot.